Pani Przewodnicząca! Zapewne intencje irackiego rządu są jak najlepsze, ale wszyscy musimy robić więcej, aby obronić wspólnotę chrześcijańską w tym kraju. Ta wspólnota jest dzisiaj dyskryminowana, atakowana, w końcu mordowana tylko w jednym celu aby ją ostatecznie wyeliminować z tej ziemi, na której mieszka prawie dwa tysiące lat. Unia Europejska powinna bardziej odważnie występować w tej sprawie, nie zważając na autocenzurę politycznej poprawności, która jest widoczna nawet w tekście rezolucji, którą za chwilę przyjmiemy. Obrona chrześcijan irackich wymaga dzisiaj oczywiście opieki nad przesiedleńcami, przyjmowania ich w naszych krajach, zmian ustrojowych w Iraku. Ale na pewno i to jest mój apel do Komisji, do Catherine Ashton to na pewno musi być linia przewodnia, główna linia przewodnia naszej dyplomacji na świecie. Wolność religijna, w szczególności wspólnot chrześcijańskich, powinna być flagowym okrętem europejskiej dyplomacji.